Señor Presidente, señora Ashton, me alegra mucho que el enfoque de la Alta Representante sea el doble enfoque de hablar de los derechos humanos y del tema nuclear prácticamente en pie de igualdad, porque Irán es un ejemplo en contrario para el mundo y para los países de su entorno que, sumidos en procesos de reforma democrática y guiados por las aspiraciones legítimas

En primer lugar, un régimen teocrático que sojuzga a su población y viola los derechos humanos, aplicando la pena de muerte —y quiero referirme especialmente al caso de Zarah Bahrami—, anulando a las mujeres, persiguiendo a los homosexuales y reprimiendo la disidencia. Es un ejemplo en contrario también en materia de libertades políticas. La represión de los manifestantes, que está teniendo lugar ahora mismo y desde el año 2009, es absolutamente inaceptable, como es inaceptable la detención de los líderes del movimiento de oposición democrática, cuya liberación inmediata pido en nombre de mi Grupo, tanto la de los líderes Musavi y Karubi y de sus mujeres, como la de todas las personas detenidas por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y a la libertad de reunión. Irán es también un ejemplo en contrario como interlocutor de la comunidad internacional en materia nuclear. Una actitud responsable de Irán en este ámbito y en el de los derechos humanos, un enfoque diferente en la región en relación con Hamás y Hezbolá, y una retórica diferente en relación con Israel harían de Irán un interlocutor y un actor relevante en la estabilización de la región, que es otra de las cosas que pedimos en este informe. Es importante, señora Ashton, que se abra una delegación de la Unión Europea en Teherán, no solamente para que podamos tener una interlocución política con el régimen iraní, sino también de cara a la sociedad civil. Quiero, por último, agradecer al señor Belder la colaboración que ha tenido con los ponentes alternativos para que hayamos podido equilibrar y hacer de este informe un informe asumible por todo el Parlamento Europeo.